Érthető, hogy feszültség van a teremben, hiszen nyilván percről percre jönnek Ukrajnából a hírek, és azt kérem, hogy gondoljunk bele, hogyha mi ilyen feszültek vagyunk, milyen feszültek lehetnek azok, akiknek az életük van veszélyben. És Füle úrtól kérdezném, hogy tudja e, hogy Kárpátalján nemcsak több mint százötvenezer magyar honfitársam él, de közülük körülbelül ötvenezren magyar állampolgárok, vagyis az Európai Unió állampolgárai. Kérdésem, hogy miközben egyfelől itt alakulnak percről percre az események, másfelől az ukrán helyzetről szóló most tárgyalt jelentés g pontja kerek perec rámutat, hogy etnikai tisztogatással fenyegetőznek egyes szélsőséges erők, mi az Európai Unió szándéka? Hogy kívánják megvédeni azt az ötvenezer európai uniós állampolgárt, akik egy tömbben Ukrajna területén élnek. Ezeknek az embereknek nem menekülési lehetőségre van szükségük, amit az anyaország kínál nekik, kórházakat, menekülttáborokat, satöbbi.

Arra, hogy akár fegyveres erővel is megvédje őket az Európai Unió.